Še enkrat lep pozdrav! Spoštovani vsi prisotni! Sistem graditev objektov je z vidika pravne ureditve in izvajanja v naši državi izjemno kompleksen in dolgotrajen. Zakonodaja se je od sprejetja večkrat korenito spreminjala, nazadnje s sprejetjem gradbenega zakona, ki je začel veljati prvega junija letos. Kljub nekaterim dobrim rešitvam, ki jih je ta novela prinesla, pa je žal prinesla tudi nove administrativne zahteve, ki so bile v preteklosti že odpravljene. Kazalniki svetovne banke kažejo, da zadnje spremembe niso šle v smeri poenostavitve in skrajševanja postopkov, odprave administrativnih ovir in zagotavljanja varnosti strank v postopkih. Če upoštevamo uvrstitev Slovenije na lestvici svetovne banke, v okviru poročil Doing business na področju pridobivanja ustreznih dovoljenj za graditev objektov, ugotovimo znaten padec na tej lestvici, poslabšanja stanja torej. V poročilu Doing business dva dvanajst je bila Slovenija uvrščena na enainosemdeseto mesto imeti sto triinosemdesetimi državami sveta, v poročilu v enakovrednem poročilu za leto dva, ki ki ima letnico dva devetnajst, pa je nazadovala na stodvajseto mesto med upoštevanimi sto devetdesetimi državami. Število postopkov za pridobitev ustreznih dovoljenj za graditev objektov je ocenjeno na skupaj sedemnajst. Povprečen čas za pridobitev vseh dovoljenj pa znaša dvesto sedeminštirideset dni. Predlagatelji ugotavljamo, da obstoječi gradbeni zakon v praksi uvaja številne nove birokratske ovire in nekatere nepotrebne postopke. Vseh seveda ta novela ne odpravlja. Eden od takih nepotrebnih postopkov je tudi pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe. Če upoštevamo specifiko slovenskih enostanovanjskih gradenj, vidimo, da je pri nas jasna tradicija samogradnje. Kaj to pomeni? V tem primeru je prilagojena tudi shema financiranja. Ljudje pač gradijo v skladu s finančnimi sredstvi, ki jih imajo na voljo, gradnja poteka počasi. Iz tega razloga je zahteva za pridobitev uporabnega dovoljenja pred vselitvijo v enostanovanjski objekt za lastno rabo neživljenjska. Še posebej, če uporabnega dovoljenja ni mogoče pridobiti brez izvedene fasade objekta, kot smo brali v zadnjih mesecih, in tako ravnajo tudi upravni organi. Tega stroška si pač večinoma samograditelji ne privoščijo med gradnjo, ampak ga odlagajo za konec, ko so večinoma v objektu že vseljeni. Ne le na desetine. Na tisoče gradenj je v Sloveniji, kjer ljudje leta in leta prebivajo v objektih brez fasade. Objekt se normalno uporablja, zagotavlja streho nad glavo številnim družinam, ko pa prihranki omogočajo, tudi izvedbo fasado se le-ta tudi izvede. Glede na te zaplete je minister pred kratkim izdal navodilo, obvezno navodilo inšpekcijskim službam, naj za enodružinske hiše brez uporabnega dovoljenja izdajo zgolj opozorila brez odločb o izvršbah. A ta ukrep je zgolj začasno omilil neživljenjskost zakona, pomeni dodatno administrativno breme za državo, nalaganje kot dodatno delo, dodatne aktivnosti, ki niso potrebne, predvsem pa ohranja administrativno breme za investitorje. Najpomembnejši načeli predloga zakona sta namreč načeli administrativne razbremenitve in življenjskost zakonodaje, naše novele namreč. Dosedanja ureditev, ki preprečuje vselitev v enostanovanjsko stavbo brez uporabnega dovoljenja, je ob upoštevanju pogostosti samogradnje v Republiki Sloveniji neživljenjska. Z novelo torej odpravljamo obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe. Predlagamo rešitev, ki je v naši državi veljala med letoma dva tisoč dvanajst in enaintridesetim majem dva tisoč osemnajst. Zavedamo se seveda, da je Gradbeni zakon potreben še drugih sprememb, saj številne določbe še vedno administrativno in brez vsebinskih razlogov otežujejo ter ovirajo pravne postopke pridobivanja dovoljenj. Glede na mnenje vlade, ki smo ga danes dobili, pa zakon verjetno ne bo dobil zelene luči ob današnjem glasovanju, tako da bo, žal, kot kaže, zakonodajni postopek zaključen. V tem mnenju beremo, da poročilo Doing business ni ravno verodostojno, ker ne rangira enostanovanjskih stavb, pač pa se osredotoča na analizo pogojev za gradnjo točno določenega objekta, to je srednje velik poslovni objekt, sto petdeset kvadratnih metrov veliko dvonadstropno skladišče in zaradi tega naj ne bi bile te primerjave ustrezne. So. Če bi vzeli primerjavo enostanovanjske stavbe v primerjavi z nekaterimi drugimi državami, kar bom povedal kasneje, bi šele videli, na kako nizko mesto bi Slovenija v tem primeru padla. Glede ostalega pa v dodatni obrazložitvi. Hvala lepa.